Um das vorab klarzustellen Ich möchte Respekt und Wertschätzung gegenüber dem rumänischen Volk zum Ausdruck bringen.

Und ein anderer hat behauptet, man wolle eine Gegendemonstration aufziehen und diese Menschen niedertreten. Das sind Dinge, die schlichtweg inakzeptabel sind.